de son dynamisme et de ses promesses d'un futur horizon tout en bleu. Jalons successifs d'une série d'apports, d'une rive à l'autre de la Méditerranée, l'Égypte, la Grèce, la Phénicie, Rome et Carthage tissaient, depuis des siècles, entre nos deux continents, la toile d'une relation indissoluble. La colonisation, tout au long de deux siècles, aura mis face à face nos cultures et nos civilisations si différentes dans leurs spiritualités et dogmes structurants, mais complémentaires dans leur humanisme et leur essentielle et impérissable inclination à la liberté. La colonisation de l'Afrique par des puissances européennes a été, assurément, un moment controversé de notre histoire commune. Oui, il y eut la domination, l'exploitation, l'asservissement, l'esclavage même, cette insulte exécrable à la dignité humaine dont les traces ne disparaîtront pas comme par enchantement. Des poètes célèbres ont immortalisé cette affliction.

Des hommes politiques ont fait du procès de la colonisation et de l'hymne à la gloire de la décolonisation le paradigme de leurs doctrines libératrices.

Cependant, je ne suis pas venu aujourd'hui, en passéiste, remuer le couteau dans les plaies et encore moins me laisser tenter par l'illusion d'une construction d'un destin continental en m'épanchant de l'exaltation d'un passé révolu. J'ai tout simplement voulu, en propos liminaire de mon intervention, souligner le caractère indélébile des cicatrices laissées par ce legs d'hier, tel qu'il est forgé et inscrit dans la mémoire collective des peuples africains. L'histoire de notre relation, comme toute histoire, ardente et passionnelle, n'a pas eu que des ombres. Elle est aussi heureusement une histoire de lumières, d'échanges féconds, d'influences culturelles et spirituelles réciproques, enrichissantes, vivifiantes et émancipatrices. Cette rencontre a, à travers les siècles, contribué à l'héritage civilisationnel qui est le vôtre, qui est le nôtre. Mesdames, Messieurs, notre environnement international se recompose à une vitesse surprenante et non moins inquiétante. De nouvelles puissances émergent, cherchant leur place dans un monde devenu multipolaire. De nouveaux défis se posent, pour lesquels le seul espoir de solution durable réside dans l'action collective et solidaire. Dans cette restructuration d'un univers géostratégique, par ailleurs fortement mondialisé, l'Europe et l'Afrique semblent inévitablement vouées à l'entente stratégique, saisies par l'évidence, vitale, de leur communauté de destin. Leur histoire, leurs valeurs différentes mais complémentaires, leur proximité géographique fait de chacune le prolongement de l'autre, les y incitent et les y engagent sans cesse, avec force et raison. Mesdames, Messieurs, pour s'épanouir et porter ses fruits, le partenariat entre l'Union européenne et l'Union Africaine doit reposer sur des principes solides et dessiner tous les champs à la mesure de son envergure multidimensionnelle, de ses ambitions visionnaires et de ses enjeux globaux, en constante extension. Le respect mutuel, l'égalité, la liberté et la solidarité sont les repères et les jalons inaltérables d'une relation solide, durable, mutuellement avantageuse. L'Afrique a rassemblé ses intelligences pour concevoir et adopter un agenda ambitieux pour les cinquante prochaines années, visant la construction d'une Afrique intégrée, prospère et en paix. À l'examen, pareil agenda recoupe certaines questions essentielles, la stratégie Afrique Europe dont nous célébrons ensemble, cette année, le dixième anniversaire.

Une bonne gouvernance articulée sur une vision courageuse et déterminée de l'intégration africaine, des incitations commerciales, un effacement des barrières douanières, des initiatives innovantes en agriculture propre et énergies renouvelables, et des technologies et services constitue un levier essentiel de la renaissance recherchée. Son taux de croissance économique est demeuré soutenable ces dix dernières années.

adoptés par les instances compétentes de notre Union et le respect par les États membres des engagements qui y sont contenus.

À ce titre, elle est appelée à soutenir fortement les tendances positives observées. Notre continent conjugue désormais toutes ses forces pour faire reculer, en vue de les éradiquer, les drames sociaux auxquels elle fait face à travers la sécheresse, la famine, les conflits armés et les violations des droits de l'homme. Ces crises et conflits placent les questions jumelles de paix et de sécurité en tête de nos priorités. Faire taire les armes à l'horizon 2020 est un objectif que nous poursuivons avec acharnement et détermination. La lutte contre le terrorisme, le djihadisme et la radicalité est au cœur de notre engagement constant en faveur de la paix, la sécurité et la stabilité auquel nous consacrons des efforts inlassables et vigoureux, tant en prévention qu'en gestion et reconstruction post conflit. Nous apprécions hautement l'appui multiforme que nous apporte l'Union européenne dans ce combat à travers, notamment, la Facilité de paix. Mesdames, Messieurs, toutes les expertises actuelles et prospectives indiquent avec certitude que l'Afrique est la région du monde qui souffre le plus de la dégradation de l'environnement naturel et des changements climatiques.

N'est il pas, à cet égard, superflu de rappeler que l'Afrique ne bénéficie que de portions congrues des efforts et sacrifices internationaux pour contrecarrer ou, à tout le moins, soulager l'universelle menace que font peser sur l'humanité les changements climatiques? Cette question est l'un des champs de notre partenariat qui devra désormais être mieux appréhendé, mieux traité, mieux priorisé.

II faut aussi se féliciter que le commerce européen avec l'Afrique ait augmenté ces dernières années de 50 ramenant le volume global de l'investissement privé européen à environ 200 milliards d'euros par an. L'entreprise est le premier créateur de richesses, d'emploi et de prospérité économique. Son rôle crucial dans notre développement économique et social se taillera désormais une place de choix dans nos politiques et partenariats stratégiques. Notre profonde conscience des impératifs d'une nouvelle gouvernance économique nous encourage à nous situer dans la perspective d'une zone continentale de libre échange. Cette conscience nous rend particulièrement attentifs et sensibles aux idées d'investissement dans le privé et à l'invention hardie d'un plan Marshall pour l'Afrique, concepts défendus opportunément par la présidence allemande

La jeunesse africaine représente plus de 60 de la population. Les femmes constituent, quant à elles, plus de la moitié du peuplement actuel de l'Afrique. Jeunesse et dimension de genre sont dans notre vision stratégique des préoccupations transversales qui arrosent tous nos programmes conduits seuls ou en partenariat avec d'autres acteurs. La question de l'émigration de pans entiers de nos jeunes en Europe pose un double défi à ceux qui se jettent aveuglément sur les chemins du naufrage, comme à ceux qui, sans préparation, se trouvent submergés par ces flots d'êtres humains. Le défi que nous lancent tous ces phénomènes n'a point de solution, à l'exception d'une seule développer l'Afrique et réinventer pour notre jeunesse un avenir meilleur sur le continent. Notre partenariat trouve ici un champ, encore inexploité, d'une exceptionnelle communauté d'intérêts et d'avantages mutuels. La diaspora, considérée dans notre vision comme la sixième région d'Afrique après celles du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest et du Centre, occupe dans notre agenda une place importante. Sa contribution multiforme au développement du continent puise dans les ressources intellectuelles et financières qu'elle véhicule. Mesdames, Messieurs, j'ai insisté dans les passages précédents sur les champs du partenariat qui nous sont à peu près communs. Ils sont l'essentiel du message que vous me faites l'honneur d'écouter. Je serais cependant incomplet et ma soif ardente de vous parler à cœur ouvert, sans fard, resterait inassouvie si je ne posais pas la question de fond du rapport à établir entre l'universalisme de notre partenariat et son relativisme. De nombreuses questions attestent, une fois posées, des nuances, voire parfois des divergences entre l'Europe et l'Afrique. II n'est pas de mon tempérament, ni de la philosophie politique sur la base de laquelle les chefs d'État ou de gouvernement de l'Afrique m'ont élu, de prêcher le conflit des civilisations, des cultures, des religions. Mon credo sur ce terrain est le dialogue, la recherche du consensus, la découverte mutuelle, l'entente, la solidarité des civilisations, des cultures et des religions. Je plaide non en faveur de la construction de murs pour se protéger de l'Autre mais pour la construction de ponts pour socialiser et communier avec cet

Notre diversité est le moteur de notre mouvement, de notre vie, de notre dynamisme. N'est il pas injuste, déshonorant et nuisible d'éluder, par abus diplomatique, cette féconde diversité? Oui, l'Afrique a des vues qui lui sont propres sur une série de questions les questions de justice pénale internationale et de la compétence universelle, les rapports entre la justice, la paix et la réconciliation. À l'évidence, le mot d'ordre, souvent galvaudé, aux problèmes africains, des solutions africaines ne saurait servir d'alibi ou de prétexte de légitimation des déviances ou autres égarements politiques.

Je me réjouis ici de la vigilance remarquable des sociétés civiles africaines et de leur mobilisation sur la quasi totalité des champs de notre coopération. Peut être, honorables Parlementaires, trouverez vous que j'ai surchargé le train de notre partenariat.

Mesdames, Messieurs, je vous invite à considérer que vous avez en Afrique un cœur ouvert, un esprit éveillé et des mains fermes, laborieuses mais généreusement tendues. Je vous remercie de bien vouloir considérer cette invitation et, davantage encore, d'accepter mes vifs remerciements pour votre bienveillante attention. Je vous remercie